Am votat pentru acest raport deoarece susțin necesitatea creării unei rețele de transport funcționale în Uniune.

Aeroporturile regionale și serviciile aeriene sunt esențiale atât pentru asigurarea liberei mobilități, cât și pentru dezvoltarea economiei și a turismului local. În acest context, subliniez importanța depășirii barierelor cu care se confruntă sectorul aerian european. Este important ca toți cetățenii să poată beneficia de o mobilitate mai mare, iar aviația regională contribuie la realizarea acestui fapt. Semnalez importanța integrării aeroporturilor regionale în rețeaua de transport, în vederea decongestionării traficului de pasageri și îmbunătățirii eficienței operaționale. În România eforturile se îndreaptă spre utilizarea eficientă a infrastructurii existente și dezvoltarea unor noi proiecte privind aeroporturile regionale.